J'ose espérer seulement que vous aurez le temps de lire le contenu de ce rapport avant vendredi, puisqu'il semblerait que c'est vendredi que vous allez nous proposer votre texte législatif, même si je regrette que vous le proposiez d'abord à la presse, ensuite au Conseil et, enfin, au Parlement européen.